ræðustól frú forseti hver ber ábyrgð á þessu máli það er að sjálfsögðu ríkisstjórnin það er ríkisstjórnin sem ber þá ábyrgð að vera dæmd núna fyrir að fara gegn stjórnarskrá og henni ber að axla þá ábyrgð að sjálfsögðu það eru flestir þingmenn í stjórnarandstöðunni búnir að vara við því að fara þessa leið vara við því sem mundu gerast en hinir sömu þingmenn eru flestir og sér í lagi í framsóknarflokki og óháðir þingmenn búnir að segja að það er svigrúm til að leiðrétta skuldir heimilanna sem betur fer og það er kannski það besta við þennan dóm að nú í framhaldinu er búið að staðfesta að það svigrúm er til staðar hæstvirtur efnahags og viðskiptaráðherra landbúnaðar og sjávarútvegsráðherra viðurkenndi það áðan og upplýsti okkur um það við hljótum því að ætlast til þess að þetta svigrúm þetta pláss og þetta rými verði nýtt til að hjálpa fleirum en þarna er um að ræða bankarnir hafa þurft að greiða hundrað fjörutíu og eitthvað milljarða vegna ólöglegra samninga vegna ólöglegra lána en hvað er að þá sem tóku lögleg lán sem tóku lán í góðri trú verðtryggð lán á ekkert að gera fyrir þá nú er komin staðfesting á því að það er svigrúm framsóknarflokkurinn hefur varað við þessu alla tíð en við höfum líka lagt til tillögur frá tvö þúsund og níu höfum við ítrekað lagt fram tillögur í þinginu fyrir hæstvirt ríkisstjórn um hvernig megi taka á skuldum heimilanna á það hefur ekki verið hlustað því miður

ábyrgðin er ríkisstjórnarinnar ríkisstjórnin keyrði þetta frumvarp í gegn á miklum hraða þrátt fyrir öll þau varnaðarorð sem